Señora Presidenta, es verdad que este es un debate global y que sería exagerado decir que no hay libertad de expresión en la Unión Europea, pero no es menos cierto que hay casos de cercenación del derecho de información y del derecho a la libertad de expresión que debemos denunciar.

Y si hay que hablar de Italia, de Hungría y de Bulgaria, hemos de hablar, pero si hay que hablar del sangrante caso de Rumanía, tenemos que hacerlo también y, quizás, podemos decir que no hay pruebas judiciales, pero hay información suficiente para tener que actuar frente a esos casos tan sangrantes, porque esto no es un tribunal, es un parlamento político. Quiero señalar también a países democráticos que tienen televisiones públicas que han logrado tener el mayor número de espectadores por su pluralismo como es España pero que coexisten con televisiones públicas de comunidades autónomas como Madrid, Valencia, que juntas suman más territorio y más población que algunos Estados de la Unión que han sido usurpadas por los gobiernos regionales respectivos y son objeto de una importante manipulación denunciada por asociaciones, partidos, sindicatos que han sufrido apagones y desconexiones por parte de los comités de empresa ante la angustia al mobbing que padecen, que han sido capaces como Canal Nou de censurar el mayor escándalo de corrupción de España el caso Gürtel porque afecta al Gobierno que la administra, cuando todas las televisiones públicas abrían ese día